Gospodine predsjedniče, kao zastupnica iz Hrvatske u kojoj je stopa nezaposlenosti u svim dobnim kategorijama jedna od najviših u Europskoj uniji te pripadnica naroda koji desetljećima napušta svoje obale, u potrazi za boljim životom, posebno sam zainteresirana za ovo pitanje. Drago mi je što je rezolucija u uvodnim izjavama prepoznala potencijalno štetne posljedice povećane mobilnosti, prije svega odljev mozgova i mladih. No, nažalost ostaje samo mrtvo slovo na papiru, jer prijedlog direktive izravno potiče mobilnost kao način reguliranja tržišta rada. Od početka svog mandata u Europskom parlamentu borim se protiv ovakvog pristupa problemu nezaposlenosti u Europskoj uniji, jer smatram da će siromašnije članice uz ovakvu strategiju ostati bez mladog školovanog stanovništva kao nositelja budućeg razvoja i rasta.